Domnule președinte, domnule comisar, Zimbabwe a trăit timp de patruzeci de ani, aproape patruzeci de ani, sub dictatura lui Mugabe, iar populația a trebuit să sufere de sărăcie, de inflație, de violență, de reprimare. Peste trei milioane de cetățeni au plecat cei mai mulți în Africa de Sud aproape un sfert din populație. Din păcate, și în timpul președintelui Mnangagwa, lucrurile nu sunt mai bune lovește în opoziție cu brutalitate, în protestatarii care au ieșit din cauza creșterii prețului combustibilului și a sărăciei. Avem aproape 37 de morți, avem peste 600 de victime ale violenței, ale torturii, peste o mie de arestări. Uniunea Europeană trebuie să ceară în mod ferm ca actualul președinte și actualul guvern să retragă de urgență armata, să nu folosească violența. Trebuie să existe un dialog real între putere și opoziție, care, eventual, să fie mediat de o parte neutră și, evident, trebuie să cerem cu toată fermitatea ca drepturile fundamentale ale omului să fie respectate.